Örömmel tapasztaltam, hogy az iparpolitikai jelentés anyagában több helyen utalás található a kis és középvállalkozások meghatározó jelentőségére az európai ipar, az európai munkavállalók, mindannyiunk jelene és jövője szempontjából. Mostantól minden dokumentumban, minden témakörben fő helyen kellene szerepeltetni a kkv k működésének az elősegítését. Ezek a kis cégek adják a munkahelyek többségét, ezek képesek a legkönnyebben megújulni, a legnagyobb szerepet vállalni az innovációban, az európai gazdaság leszakadásának a megállításában. Nem mellesleg a legtöbb adót is fizetik be a költségvetésekbe, tehát döntően ők tartják el a bürokratikus apparátusokat. Cserébe olyan jogi intézményi és gazdasági környezetet teremtett a bürokrácia, karöltve a bankokráciával, mely a kkv k működését igyekszik ellehetetleníteni. Ez a rövidtávú szemléletű, a multinacionális cégek profithajhászását szolgáló gyakorlat nem folytatható tovább.

Kifejezetten szankcionálni kell azokat a bankokat, amelyek nem segítik elő hitelpolitikájukkal a kis és középvállalkozások tőkeellátását. A jelentés halványan utal arra is, hogy az újonnan csatlakozott országokban az ipar visszaszorulóban van, illetve az EU nak eszközöket kell találnia a tisztességtelen nagyvállalati magatartás megállítására. Nyíltan ki kell mondani, hogy az európai uniós bürokrácia asszisztálása mellett a régi tagországok multinacionális vállalatai az elmúlt években felvásárolták és tönkretették az újonnan csatlakozott tagországok feldolgozóiparának nagy részét, majd ezeket a vállalatokat csődbe vitték, és piacaikat megszerezték. Az eredmény munkahely és jövőkép nélküli milliók, keleten könnyen szerzett profit és nagy adóbevételek nyugaton.